Herr Präsident!

Zwei Dutzend Abgeordnete haben Ihnen hierzu einen Brief geschrieben.

werden Sie die Lobby Badges noch in dieser Wahlperiode zurückziehen, oder denken Sie, dass das nicht mehr die Aufgabe dieses Parlaments oder dieses Präsidiums ist?